hæstvirtur forseti uppsveiflunni í hagkerfinu er lokið mikill samdráttur er á íbúðamarkaði og lítil fjárfesting er í atvinnuvegum landsmanna verðbólgan er tæplega fimmtán prósent og samdráttur í atvinnu og uppsögnum launafólks fjölgar kaupmáttur lækkar heimilin eru farin að draga saman og spara sala íbúða og einkum bíla eru jafnan fyrstu merkin um samdrátt þó stjórnarandstaðan hafi varað við því síðastliðið haust var lítið úr þeim varnaðarorðum gert og jafnan talað um mjúka lendingu framundan fátt bendir nú til þess krónan hefur fallið mikið bankarnir búa við lánsfjárkreppu erlendis frá og innan lands er lánsfjárkreppa og ofur háir vextir í boði til atvinnulífs og heimila okkur reynist mjög erfitt að halda úti minnstu fljótandi mynt í víðri veröld nú er verið að skoða möguleika á evrutengingu án aðildar að e s b það kann að vera að sá kostur færi meiri stöðugleika í hagkerfi landsins og peningamál þegar fram í sækir við í frjálslynda flokknum höfum talað fyrir því undanfarin ár að tryggja afkomu láglaunafólks aldraðra og öryrkja með því að hækka persónuafslátt sérstaklega svo skattleysismörk verði að lágmarki hundrað fimmtíu þúsund krónur así samtök launamanna vildi fara þessa leið en ríkisstjórnin sem sjálfstæðisflokkurinn veitir forustu ekki forgangsröðun geirs h haarde hæstvirtur forsætisráðherra var lækkun og afnám hátekjuskatts á sama tíma og ofurlaunamenn tryggja sér árslaun til jafns á við jafnvel þrjú hundruð til fjögur hundruð fullvinnandi verkamenn sem vinna allt árið samanlagt fyrir sömu launum og einn hæst launaðsti stjórnandi bankakerfisins það má segja að ofurlaunamenn hafi gersamlega fótumtroðið samstöðu fólksins um eðlilegt jafnræði í þjóðfélaginu segja má að þeirri þjóðarsamstöðu og sátt sem áður var hafi verið stolið þetta sjálftökulið á að skattleggja með hátekjuskatti ekki mun af veita nú að auka tekjur ríkissjóðs frá þeim sem hafa ofurlaun því að venjulegt fólk stendur frammi fyrir lækkun raunlauna okurvöxtum og verðtryggingu þangað til venjulegs fólks verður að beina aðgerðum til að koma í veg fyrir fjöldagjaldþrot heimila sem gætu orðið þar er atvinnuleysið sem verður vaxandi með haustinu að óbreyttu versti váboðinn ekki fer á milli mála að verðtrygging til viðbótar á skuldir heimila eyðir öllu eigin fé fólks á fáum missirum ef svo heldur fram sem nú er um verðbólgu við í frjálslynda flokknum höfum lagt það til á þessu þingi í upphafi þings haustið tvö þúsund og sjö með þingsályktun um skipun lánamála og lánskjör einstaklinga að þau verði sambærileg við það sem er á norðurlöndunum unnið verði að því að verðtrygging verði lögð af og stjórnvöld vinni að því að hér verði sambærileg lánskjör á fjármagni og í okkar nágrannalöndum þetta mál var lagt fram í upphafi þings eins og ég gat um þaðan vegna þess að þingmenn frjálslynda flokksins töldu afar brýnt að taka þá þegar á málum vegna skulda venjulegs fólks í niðurlagi greinargerðarinnar með þingsályktuninni sagði svo með leyfi hæstvirts forseta hér er um mikilvægasta hagsmunamál íslenskra lántakenda að ræða unga fólksins í landinu fjölskyldna sem hafa skuldsett sig mikið til að koma sér upp þaki yfir höfuðið breytingar í efnahagslífinu munu hafa mikil og afgerandi áhrif og gæti leitt til fjölda gjaldþrota nauðsynlegt er að alþingi og ríkisstjórn bregðist við áður en þessi fyrirsjáanlegi vandi verður að veruleika þetta var sagt og skrifað á síðastliðnu hausti hæstvirtur forseti einnig sagði með leyfi forseta nauðsynlegt er að hér geti verið eðlilegur lánamarkaður fyrir neytendur sem bjóða fjölskyldum og einstaklingum upp á lánakjör eins og þau gerast best í okkar heimshluta í stað þess að bjóða upp á lánakjör sem eru þau verstu í okkar heimshluta meðal annars af framangreindum ástæðum teljum við nauðsynlegt að alþingi samþykki þingsályktunartillögu þessa sem við fluttum á síðasta hausti til að tryggja hagsmuni fólksins í landinu sem best og koma í veg fyrir að neytendur þurfi að búa við vaxtaokur umfram það sem nokkurs staðar þekkist í okkar heimshluta stjórnvöld leitast ekki við að verja kjör fólksins í landinu ekki einu sinni þar sem því verður við komið það vantar viljann til verka við getum tekið dæmi olíu og bensínverð er mjög hátt og ef rétt er munað þá ætluðu stjórnvöld að fá rúma fimmtán milljarða króna í árstekjur samkvæmt fjárlögum þessa árs í ríkissjóð af álögum á olíuvörur og bensín vegna hækkunar olíu og bensíns eru tekjur ríkissjóðs á yfirstandandi fjárhagsári sennilega þriggja til fjórum milljörðum króna hærri eða átján til nítján milljarðar króna að óbreyttu ef ríkið lækkaði álögur sínar hefði fólkið meira til ráðstöfunar og væntanlega hefði aðgerðin líka áhrif til lækkunar vísitölu og þar með á verðbólgu og verðtryggingu lánsfjár en það er eins og geir haarde hæstvirtur forsætisráðherra sé frosinn fastur þegar kemur að því að tala um að stíga skref það má hvergi byrja ferlið til lækkunar verðbólgu og álögum á almenning er haldið til streitu eða hvar hefur ríkisstjórnin hafið þá vegferð að halda niðri hækkunum opinberra aðila eins og báðir forustumenn ríkisstjórnarinnar töluðu um í ræðum sínum að halda niðri hækkunum á álögum til almennings ég held að ríkisstjórnin þurfi virkilega að fara af stað hæstvirtur forseti hvar á að leggja hönd á plóg til að breyta núverandi ástandi getur forsætisráðherra hugsað sér að handstýra breytingu á vísitölunni sem fyrstu skrefin og hvar á þá að byrja engar tillögur hafa komið um það svo mér hafi komið þær fyrir sjónir eða hirt þær frá ríkisstjórninni hvar á að hefja þessa vegferð en hér tala ráðherrarnir báðir forustumenn ríkisstjórnarinnar um það að það þurfi að halda niðri verðlagi og þurfi að halda niðri álögum til almennings hæstvirtur forseti við búum við hátt álver á heimsmarkaði og það er jafnframt samfara aukinni framleiðslu við verðum í þessari stöðu að nýta öll tækifæri og forðast atvinnuleysið eins og framast er hægt við búum einnig við hátt verð á fiskafurðum okkar sem er jákvætt við erum hins vegar að leyfa allt of lítinn þorskafla í okkar lögsögu þar er allt til staðar skipin áhafnir fólkið í landi vinnslustöðvarnar sjávarbyggðirnar sem bíða eftir aukinni vinnu og hafnirnar þurfa aukin verkefni að mati allra fiskimanna sem ég hef rætt við á þessu sumri meta þeir ekki neina sérstaka áhættu af því að auka þorskveiðina jafnvel um hundrað þúsund tonn og hvað mundi það þýða fyrir þjóðarbúið ef það væri gert það væru nýir peningar upp á fjörutíu til fimmtíu milljarða í útflutningstekjur niðursveiflan væri stöðvuð og miklu betra fyrir okkur að taka lán á selvogsbankanum en í erlendum lánastofnunum það er alger óþarfi hjá geir haarde og einar k guðfinnssyni hæstvirtum ráðherrum að skjálfa af hræðslu við auknar þorskveiðar þó hafi verið mat þeirra í fyrra að allt væri svo stórkostlega gott á landi hér að við mættum til með að skera niður þeir fylgdu okkur vel þannig var talað síðastliðið vor við vel að skera niður nú þarf hins vegar að taka á vandanum og reyna að stefna út úr kreppunni en ekki inn í hana ég tel að við eigum að taka stefnuna út úr kreppunni hæstvirtur forseti alveg tvímælalaust og ef ég mann rétt úr ræðu hæstvirts forsætisráðherra áðan þá sagði hann eitthvað á þá leið að það væri rétt að taka áhættu af því að

hæstvirtur forseti hæstvirtur forseti það virðist orðið ljóst að stýrivaxtastefna seðlabankans virkar ekki og lánakjör fólks og fyrirtækja minnkar til atvinnu í landinu sem er alls ekki það sem við þurfum nú hér þarf með öllum ráðum að efla atvinnu og koma í veg fyrir aukið atvinnuleysi yfirlýsing hæstvirtur sjávarútvegsráðherra í fréttum sjónvarps í gær um að niðurskurðarstefna hans í þorskveiðum hefði ekki orsakað miklar breytingar í útgerðarháttum vekur vægast sagt furðu þegar vitað er að útgerð í landinu liggur niðri í tvö til þrjá mánuði yfir hábjargræðistímann og fiskvinnslustöðvum er lokað handfæraveiðar eru svo til að leggjast af og ekki svipur hjá sjón og þarf ekki að leita nema tvö til þrjú ár aftur til að sjá það þetta veldur tekjuhruni sjómanna og fiskvinnslu í hvaða heimi dvelur hæstvirtur sjávarútvegsráðherra við þurfum að gera allt sem við getum til að auka tekjur og atvinnu hæstvirtur forsætisráðherra og það því vékst þú í ræðu þinni ég tek undir þau orð að það þurfi að efla tekjustig og efla hér atvinnu og til þess eigum við að taka til allra þeirra ráða sem við teljum að við höfum tök á besta ráðið í því er að reyna að auka tekjur í samfélaginu það fer ekki á milli mála allt það sem við getum dregið úr atvinnusköpun er okkur stórhættulegt við núverandi ástand þar með talið að reyna að keyra hér í gegn það matvælafrumvarp sem var til umræðu á slvori en er sem betur fer ekki á dagskrá þingsins nú og væntanlega eru menn að endurskoða hafa veruleg áhrif á stöðuna í landbúnaði og ekki er á bætandi eins og staðan er í landbúnaði og ber fundur í búðardal nýverið um stöðu landbúnaðarins og sérstaklega sauðfjáreignarinnar vitni um það hvaða áhyggjur menn hafa af sinni framtíð þar þar ber auðvitað margt til hækkandi olíuverð hækkandi áburðarverð og svo framvegis

bændur hafa jafnan sýnt mikla ábyrgð þegar komið hefur að því að takast á við vanda í þjóðfélaginu ég minni á þjóðarsáttina sem bændur voru ekki hvað síst þátttakendur í og áttu mikinn þátt í því að festa niður verðlag halda því stöðugu og tryggja það að íslensk heimili kæmust af í þeim þrengingum og þeim breytingum það er akkúrat það sem við þurfum að gera hæstvirtur forseti við núverandi aðstæður við þurfum að tryggja það að fjölskyldan komist af við þurfum að koma í veg fyrir að gjaldþrot verði sú framtíðarsýn sem unga fólkið þarf að horfa á á næstu missirum með núverandi verðtryggingu og verðbólgu eru miklar líkur á því að mjög margt ungt fólk lendi í svo miklum erfiðleikum að það kjósi jafnvel að yfirgefa okkar land við horfum auðvitað fram á að það er mikill samdráttur í atvinnu á landinu og stefnir í það sérstaklega í byggingariðnaði við verðum líka að horfa fram á það að skuldaaukning heimila og atvinnuvega er ótrúlega mikil á stuttum tíma hefur fimmfaldast varðandi heimilin frá nítján hundruð níutíu og fimm og tífaldast í atvinnulífinu líklegt er að skuldir útgerðarinnar sem voru níutíu og fimm milljarðar árið nítján hundruð níutíu og fimm séu núna um fjögur hundruð milljarðar á sama tíma og útgerðin býr eðlilega við mjög hátt verð

við erum að veiða hann utan kvótaskiptingar og eigum fullan rétt til þess og tökum þar áhættu einhverja en við eigum hæstvirtur forseti fyrst og fremst að horfa til þess hvar við getum aukið tekjurnar án nýs tilkostnaðar og ég segi það alveg hiklaust við getum gert það í þorskveiðunum og við eigum að gera það annað er ábyrgðar og kjarkleysi og ég trúi því ekki að þeir herrar sem standa úti í